Nos toca, ante las próximas elecciones, estar a la altura de los compromisos y promesas que surgieron el pasado diciembre del Cuarto Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad. Se solicitó más decisión y liderazgo para convertir en realidad derechos que están claros sobre el papel y sobre los que no hay oposición entre partidos y organizaciones dependen, en definitiva, de la voluntad política para liderar el compromiso de asignar medios y recursos, y del esfuerzo de cambiar culturas que contradicen los contenidos de la Convención. Cabe recordar que, en su artículo 29, la Convención garantiza a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con los demás. Para ello, establece compromisos respecto a la participación plena y efectiva en la vida política en igualdad de condiciones y, por supuesto, el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas. Las próximas elecciones europeas deben ser un ejemplo en materia de adaptación de los procedimientos, las instalaciones y los materiales electorales a las necesidades de las personas con discapacidad. Deben marcar un hito en materia de accesibilidad y animar un movimiento para que en las listas electorales se estimule la presencia de más y nuevos representantes de la discapacidad. De acuerdo con los datos existentes, una de cada seis personas de más de quince años padece en la Unión algún tipo de discapacidad. Su diversidad funcional los hace distintos, pero no desiguales tienen mucho que enseñarnos. Y no hay mejor manera de trabajar esta necesaria empatía que tenerlos cerca, escucharles cada día y aprender que lo que consideramos muchas veces normal —una escalera, un grifo, una combinación de colores— para muchos europeos es una verdadera muralla.